Madame la Présidente, Madame la Commissaire, avant toute chose, je souhaiterais préciser, au nom du groupe de l'Alliance des libéraux et démocrates, que nous sommes bien sûr favorables aux accords de réadmission en tant qu'instruments importants de la lutte contre l'immigration clandestine, et qui apparaissent comme étant bien plus efficaces qu'une multiplication d'accords bilatéraux.

Dans ce nouveau cadre juridique qui est le nôtre, le Parlement européen devrait être informé systématiquement et régulièrement des négociations comme de la mise en œuvre de ces accords puisque nous sommes codécideurs.

Or, il n'y a jamais eu d'évaluation des accords et, avant de conclure de nouveaux accords, il serait indispensable d'évaluer les accords antérieurs. Enfin, troisième point, en termes de droits de l'homme, quelle garantie la Commission peut elle offrir dans le cas où, justement, les pays tiers ne sont pas signataires de la convention de Genève, comme viennent de le rappeler brillamment mes collègues?

apporté des garanties en termes de monitoring, en termes de négociations fermes avec le Pakistan pour signer les instruments internationaux fondamentaux qui ne sont pas signés, si elle apporté aussi la garantie que des organisations non gouvernementales à caractère humanitaire pourraient participer au comité de suivi sur le terrain. Il n'en demeure pas moins que nous devrions mettre comme préalable à cet accord justement la signature par le Pakistan de la convention de Genève, parce que nous devons être très attentifs à ne jamais perdre de vue le nécessaire équilibre à trouver entre les éléments de sécurité pour nous tous et le respect et la protection des droits de l'homme, quel que soit l'endroit du monde qui est en cause. C'est cela le socle de nos valeurs de l'Union européenne.